Monsieur le Président, le dispositif du Fonds européen pour la transition reconnaît la nécessité de disposer d'un outil de solidarité pour les travailleurs victimes des reconversions, et je m'en félicite.

Il est important de donner la priorité aux travailleurs, il est aussi important de donner la priorité aux entreprises pour avoir une réponse concrète en matière de création d'emplois.